Herr Präsident! Im Zentrum der Maßnahmen muss die Optimierung der Humanressourcen innerhalb der Union stehen, anstatt auf Massenzuwanderung zu setzen. Konkret geht es um den Erwerb neuer, nachhaltiger Qualifikationen, die an die neuen Arbeitsmarktgegebenheiten angepasst sind. Wir brauchen eine Nachschulungsoffensive für jene EU Bürger, die ihre Ausbildung abgebrochen haben, sei es in der Schule, Lehre oder Universität.

Besonders die bevorstehende Ostöffnung des Arbeitsmarkts 2011 verpflichtet die EU, Maßnahmen für jene Bürger der EU Mitgliedstaaten zu treffen, die von dieser Arbeitsmarktsöffnung besonders betroffen sind. Die dort minderqualifizierten Arbeitnehmer, aber auch selbständige Dienstleister werden die ersten Opfer dieser Öffnung sein.